mæli nú fyrir þessu máli í þriðja skipti við í þingflokki bjartrar framtíðar við þrjóskumst við teljum það jafnvel mikilvægara en nokkru sinni

stefna um það rökstudd stefna byggð á ákveðnum kröfum um rökstuðning stefna um það hver eigi að vera gjaldmiðill þjóðarinnar til framtíðar og hvernig eigi að ná tilteknum markmiðum með þeim tiltekna gjaldmiðli það fer ágætlega á því að ég mæli núna fyrir þessu máli sem hefur alltaf fengið megi jákvæðar umsagnir hjá umsagnaraðilum sem hafa komið fyrir efnahags og viðskiptanefnd í umfjöllun um þetta mál sem hefur þó ekki verið mjög mikil en umsagnirnar hafa verið jákvæðar hjá aðilum atvinnulífsins og fleirum það fer vel á því að ég mæli núna fyrir þessu máli á sjö ára afmæli hrunsins þetta er orðið svona ekki beint hátíðisdagur sjötta október en þetta er orðið svona áminningardagur dagur upprifjunar

forsætisráðherra þjóðarinnar bað almættið um að blessa okkur það var meðal annars vegna þess að ekki bara bankakerfið var við það að hrynja á þeim degi heldur hrundi gengi gjaldmiðilsins líka eins og margoft hefur verið bent á af hagfræðingum og öðrum þá var hrun efnahagslífs íslendinga hrun bankakerfisins líka hrun gjaldmiðilsins birtist í því að hér hafði flætt inn mjög mikið af fjármagni krónan hafði verið allt of sterk um langt skeið byggt hér upp gerviveröld lífsgæða þar sem útlönd voru á helmings afslætti þetta stóð ekki á traustum grunni við blasti ef ekki hefðu verið sett á gjaldeyrishöft að allt þetta fjármagn mundi streyma út úr landinu og krónan hrynja niður úr gólfinu

á lífskjörum fólks og verðbólgu og við fengum að stórum hluta til að finna til þessa tevatns ef ekki hefðu verið sett gjaldeyrishöft þá hefði þetta orðið mun verra en gjaldeyrishöftin sem við búum enn þá við og hafa verið hert eftir að þetta gerðist

er svo ég leyfi mér að segja í öllu falli ekki gallalaus og líklega meira en það að það eru veruleg áhöld um að króna að minnsta kosti óheft

svo afdráttarlaust hefur verið að orði kveðið af hálfu seðlabankastjóra að hann hefur sagt ég man nú ekki hvernig hann sagði það nákvæmlega en hann sagði það einhvern tímann í grein að tilraunin sem var gerð upp úr aldamótum

gefin var út í september tvö þúsund og tólf af gefnu tilefni út af hruninu út af þessari gjaldmiðilskreppu mjög yfirgripsmikil skýrsla seðlabankans um valkosti íslands í gjaldmiðilsmálum í gjaldmiðils og gengismálum kom út í september tvö þúsund og tólf þar er niðurstaðan einfaldlega sú að tveir valkostir

pólitíkin verði þá að taka afstöðu ein þeirra það sé annað hvort evra með samningi við evrópusambandið eða króna í einhvers konar höftum það er veruleikinn sem blasir við þessi skýrsla seðlabankans er kveikjan að þessari ásamt öðru kveikjan að þessari þingsályktunartillögu við viljum í raun og veru bara að alþingi íslendinga taki þessa skýrslu alvarlega hún er vönduð yfirgripsmikil mjög góð greining á því hvað er að í gengis og gjaldmiðilsmálum á íslandi nú þurfum við að ákveða hvernig á þetta að vera til frambúðar ég held að sé gríðarlega aðkallandi núna og kannski er ágætt tóm til þess núna það er viðsnúningur í ríkisfjármálunum við eigum að geta rætt þessi mál en við megum ekki vera kærulaus það er má teikn á lofti það er talað um að það sé hætta á ofþenslu við sjáum vísbendingar um að hagstjórnarmistök sígild íslensk kunni að vera í uppsiglingu að á að lækka tekjuskatta en keyra meira á neyslusköttum sýnist mér það var gert mjög mikið svona í aðdraganda tvö þúsund og sjö og er ekki sjálfbær stefna í ríkisfjármálum við byggjum góða afkomu í viðskiptum við útlönd á því að það er uppgangur í túrisma aðallega hversu sjálfbær er sá uppgangur hversu varanlegur erum við að fjárfesta í innviðum í ferðaþjónustu til þess að tryggja að hann sé varanlegur er þetta mögulega klassíska íslenska sagan um einhæfni sem þarna blasir við okkur það eru mjög miklar launahækkanir sem eru byggðar á miklu óþoli á vinnumarkaði skorti á trausti sem aftur má rekja til þess að grundvöllur efnahagslífsins hefur ekki verið traustur gjaldmiðillinn hrynur eins og hann gerði og hann er í höftum þannig að það hefur verið erfitt að skapa svona samtal á vinnumarkaði meðal annars þess vegna um langtímamarkmið

það á að efna til umfangsmikilla stóriðjuframkvæmda sem hefur ruðningsáhrif í þessu litla hagkerfi sem gerir það að verkum meðal annars að sveitarstjórnir þetta segir bara í forsendum fjárlagafrumvarpsins verða að halda að sér höndum er kemur að því að fjárfesta í innviðum þetta er meðal annars út af því að við erum með þetta litla hagkerfi krónunnar við ætlum að stíga stór skref í því að aflétta fjármagnshöftum með því að í raun og veru gera upptækar eitthvað um þrjú hundruð fjögur hundruð fimm hundruð milljarða af eigum útlendinga í landinu það eru kröfuhafar erlendir kröfuhafar sem eiga kröfur í gömlu bú bankanna veruleiki okkar með íslensku krónuna er sem sagt þannig að það er ekki til í dæminu það er ekki séns að þessir aðilar geti flutt þetta fjármagn úr landi íslenska krónan höndlar ekki fjármagnsflutninga af þessu tagi það er svolítið athyglisvert að þetta er bara viðurkennt útlendingarnir eru reiðubúnir eða erlendu kröfuhafarnir eru reiðubúnir að láta af þessum kröfum eða þess að þeir sjá þetta lík þetta eru í raun og veru bara verðlausir pappírar

þannig að hversu órækur vitnisburður er þetta í raun og veru um það að þetta er veruleiki íslensku krónunnar að íslenska krónan höndlar ekki fjármagnsflutninga milli landa í neinum mæli það verður veruleikinn til allrar framtíðar ef við ætlum að hafa krónu spurningin sem blasir við er þá einfaldlega sú sættum við okkur við að vegna þess að fjármagnsflutningar geta verið af alls konar toga fyrirtæki sveitarfélög ríkisvaldið þarf að greiða af lánum til dæmis það getur haft áhrif á gengið viðskiptajöfnuður við útlönd getur snúist við og þar fram eftir götunum þannig að við erum einfaldlega bara með gjaldmiðil sem höndlar illa frjálsa fjármagnsflutninga um alþjóðlega ég held að það sé það sem blasir við á þessum tímapunkti þegar við ætlum að stíga veigamikil skref í að aflétta höftum þá blasir það auðvitað við hvaða framtíð á að taka við eftir þær aðgerðir allar verður höftum aflétt þó svo að vandi gömlu búanna verði leystur blasir þá allt í einu við veruleiki á sem við getum haft frjálsa íslenska krónu með frjálsum fjármagnsflutningum hefur einhver trú á því ef svo er ekki verðum við þá ekki að íhuga aðra kosti við í sjálfu sér í þessari tillögu erum ekkert að segja að við eigum að taka upp evru við reyndar erum þeirrar skoðunar í þingflokki bjartrar framtíðar a það væri góð leið þó ekki gallalaus aldrei gallalaus það væri áhættuminni og betri leið fyrir íslenskt efnahagslíf að taka upp evru heldur en hafa krónu ég lít svo á að ég sé þá þar með sammála greiningu seðlabankans frá tvö þúsund og tólf degi þess að ég túlkaði þá greiningu þannig að evran væri ekki gallalaus en betri leið heldur en krónan í sjálfu sér erum við bara einfaldlega að fara fram á opna umræðu um það hvernig fyrirkomulag gjaldmiðilsmála á að vera í framtíðinni við leggjum til að tekin verði afstaða til þess hver framtíðargjaldmiðillinn á að vera á grunni nokkurra skilyrða við viljum alveg sama hvaða gjaldmiðill verði ákveðinn þá viljum við að notkun gjaldmiðilsins efli traust á íslensku efnahagslífi til langs tíma litið ég held að því megi halda fram að krónan að minnsta kosti eins og hún hefur verið notuð af okkur hafi

íslenskt efnahagslíf hefur verið mjög sveiflukennt birtist í mjög undarlegum oft eins og rakið er í greiningu seðlabankans sveiflum á einkaneyslu og fólk virðist ekki treysta því að það skapist stöðugleiki til langs tíma þess vegna held ég meðal annars að er farið í svona að mörgu leyti slæma kjarasamninga á vinnumarkaði vegna þess að það ríkir ekki traust það ríkir ekki traust á grundvellinum þannig að við segjum notkun gjaldmiðilsins verður að efla traust og við verðum að finna það verður að leggja eitthvað verulega til málanna í því markmiði við viljum að notkun hans auki möguleika á stöðugu verðlagi lægri vöxtum og átt á lífskjörum það er mikið rætt um húsnæðismál um þessar mundir það var meðal annars rætt mjög mikið í kjördæmavikunni í suðvestri með sveitarstjórnarmönnum þar sem sveitarstjórnarmenn verða mjög varir við það að það vantar íbúðir fyrir ungt fólk mikið erum oft í þessum sal að ræða alls konar hluti hvernig við eigum að auka framboð lítilla íbúða eða auka bar yfirleitt framboð íbúða yfir höfuð það liggur alveg eftir á það er of lítið framboð af íbúðum miðað við fólksfjöldaþróun það eru alls konar hugmyndir nefndar sú síðasta að það eigi bara einfaldlega ríkisvaldið að fara í það að byggja þessar íbúðir ég held að

leiguíbúðum litlum íbúðum og þar fram eftir götunum háir vextir það er of mikil áhætta í íslensku efnahagslífi og við höldum því fram að það sé meðal annars út af gjaldmiðlinum og það þurfi í öllu falli að ræða það og ætlum við einhvern tímann að reyna að koma á húsnæðislánakerfi á íslandi þar sem við kannski búum við eitt til tvö prósent vexti

okkur við það þetta er auðvitað grundvallarspurning við viljum að gjaldmiðillinn auki frelsi í viðskiptum við útlönd við búum ekki við frelsi í viðskiptum við útlönd það sama þótt við séum að stíga skref eða afnám hafta þá held ég að það sé að mörgu leyti tálsýn að það muni blasa við óhindraðir fjármagnsflutningar að afloknum þeim skrefum viljum við frelsi í viðskiptum við útlönd þá held ég að við þurfum að ræða hvernig fyrirkomulag gjaldeyrismála eigi að vera við viljum að gjaldmiðillinn henti íslensku atvinnulífi hafi góð áhrif á atvinnustig og útflutning við höldum því að stöðugleiki fyrirsjáanleiki í gjaldmiðilsmála muni hafa þau áhrif að atvinnulífið blómstri og fjölbreytni aukist þetta er líka ágætlega rakið í greiningu seðlabankans við viljum að gjaldmiðillinn auðveldi hagstjórn minnki áhættu í íslensku efnahagslífi og sé áhættuminni en aðrir valkostir vil leggja skýra áherslu á þetta við erum ekki að tala um að það sé eitthvað sem er algjörlega gallalaus valkostur allt hefur galla þetta er spurning um hvað hefur minnstu gallana svo viljum við að gjaldmiðilsstefnan sé vel framkvæmanleg með hliðsjón af þeim öðrum samhliða aðgerðum sem þörf er á á sviði ríkisfjármála peningamála og í samningum við önnur lönd það er kannski ein stærsta hindrunin í átt að því að taka upp evru að ríkisstjórnin virðist hafa bitið það einhvern veginn í